Dus het feit dat u hier vandaag alleen in het Frans heeft gesproken, beschouw ik als een politieke keuze.

Geen wonder ook dat vandaag mijnheer Juncker u, mijnheer de eerste minister, felicitaties heeft toegeworpen. Uw regering maakt eigenlijk geen uitzondering op dat statuut van België dat in alle onzichtbaarheid altijd, zoals mijnheer Verhofstadt hier met armen en voeten heeft uitgelegd, pro Europees, extreem pro Europees is en misschien wel in de essentie pro Europees is. België en de Europese Unie, het is een love affair De Europese Unie denkt dat ze België in het groot is en België denkt dat het de Europese Unie in het klein is.

een vertegenwoordiger van de grootste coalitiepartij van uw coalitie, mijnheer Michel. Die vertelt thuis iets anders dan wat hij hier doet, of in ieder geval zien we de resultaten niet van wat er thuis verteld wordt op de radio en in de televisiestudio's waar de N VA ongetwijfeld de komende weken zal doen alsof het een schande is dat er meer geld naar de Europese Unie moet gaan, alsof het een schande is dat er een nieuw belastingsysteem van de Europese Unie in aantocht

Daar blijft allemaal niets van over.

Dat is dus niet waar!

Als men thuis iets anders zegt en als men hier de kathedraal van de federale Unie binnentreedt, dat men dat doet achter de federale muziek.

land. Dat is ook de kern van de problemen van de Europese Unie, dat al diegenen die hier de federale muziek zingen met twee gezichten naar hun thuisland teruggaan en dat is niet wat de kiezer verlangt.